Hvala za, besedo, gospod podpredsednik, spoštovani zbor. Vlada Republike Slovenije je desetega septembra sprejela spremembe veljavnega načrta razvojnih programov dva tisoč devetnajst-dva tisoč dvaindvajset pri direkciji za infrastrukturo. Tako je bilo za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju dodatno uvrščenih kar devetdeset novih projektov. Na proračunski seji prejšnji teden pa je vlada sprejela državna proračuna za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset, kjer pa teh projektov ni več ali vsaj velika večina njih. Zato me zanima, spoštovana gospa ministrica, kako nameravate to vrzel zapolniti? Sedaj pa konkretno vprašanje glede nekaterih projektov na območju četrte razvojne osi. Tu se izvaja kar nekaj projektov. Največji so na odseku med Želinom in Mostom na Soči ter galerija Ilični vrk v Zali. Medtem ko so projekti na relaciji Cerkno- Želin- Spodnja Idrija zastali ali pa jih sploh ni, na relaciji Spodnja Idrija- Idrija-Podrateja pa se načrtujejo. Zanimajo me terminski in finančni plani modernizacije državne ceste s pripadajočo kolesarsko stezo na relaciji Cerkno- Želin- Spodnja Idrija- Idrija- Podrateja. Mi na območju četrte razvojne osi ne potrebujemo avtoceste, temveč sodobno državno cesto, kjer bi bilo mogoče potovati s povprečno hitrostjo šestdeset kilometrov na uro. Ministrici za infrastrukturo magistrici Alenki Bratušek se že vnaprej zahvaljujem za njen odgovor. Hvala lepa.